virðulegi forseti það er tvennt sem ég vildi einkum gera athugasemd við í máli háttvirts þingmanns í fyrsta lagi staðhæfði háttvirtur þingmaður að ríkisstjórnin væri að brjóta skyldu sína samkvæmt stjórnarskrá og lagaskyldur með því að leita ekki samráðs við alþingi um þær umleitanir um lánafyrirgreiðslu sem nú hafi staðið við alþjóðagjaldeyrissjóðinn hvorugt á við okkur rök að styðjast og mér þætti gaman að heyra háttvirtan þingmann fara með þær lagatilvitnanir sem hann er að vísa í máli sínu til stuðnings samkvæmt tuttugustu og fyrstu grein stjórnarskrár gerir utanríkisráðherra í umboði forseta samninga við erlend ríki og hefur til þess umboð hvað varðar erlendar lántökur þá veitti alþingi hér með lögum í vor sérstaka heimild til lántöku allt að fimm hundruð milljörðum króna og lántaka hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum rúmast innan þess ramma að öðru leyti hefur verið lagður grunnur að efnahagsáætlun sem er unnin til þess að greiða fyrir lántökunni og efni hennar hefur verið kynnt þingflokkum stjórnarflokkanna hér hefur því fullkomlega eðlilega væri staðið að málum með öllum hætti háttvirtur þingmaður talaði um ábyrgðarleysi samfylkingarinnar sem fælist í því að benda á mikilvægi aðildar að evrópusambandinu við lausn á núverandi efnahagsvanda íslenska krónan hefur haft í för með sér hrikalegar afleiðingar fyrir íslenskan almenning á undanförnum mánuðum og missirum íslenska krónan hefur magnað hagsveiflur en ekki dregið úr þeim og hún hefur aukið á vanda almennings og launafólks í landinu ábyrgðarleysið er vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem stendur vörð eins og hundur á roði um þennan gjaldmiðil sem fyrst og fremst hefur þær afleiðingar að draga úr lífskjörum almennings skaða hagsmuni almennings